Madame la Présidente, depuis 30 ans, je suis le témoin de l'érosion constante des droits de la minorité dans ce parlement de plus en plus caporaliste et de plus en plus politiquement correct, dans cette institution qui ne parle que des droits des minorités, du respect de l'état de droit, de la garantie des libertés et qui la pratique très peu à l'usage interne. Rien ne manque au rapport Corbett une infantilisation complète des députés, une culpabilisation du mâle blanc, qui est tout à fait dans la ligne de la théorie du genre il nous faudra désormais subir des stages pour apprendre que c'est très mal le harcèlement sexuel et signer des déclarations à cet effet les députés ne pourront plus rencontrer leurs interlocuteurs sans que ceci soit immédiatement rendu public au nom de la transparence.